virðulegi forseti ég kem upp til að bera fram fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra um skólavist erlendra barna fyrri spurning mín er svo með leyfi forseta fyrsta hafa yfirvöld kannað með einhverjum hætti hvort erlendir ríkisborgarar sem komið hafa hingað til dvalar um lengri tíma hyggist setjast hér að með fjölskyldum sínum annars hefur verið reynt að kanna hve mörg börn erlendra foreldra munu þurfa skólavist næsta haust ef svo er hve mörg erlend börn telja menntayfirvöld að þurfi skólavist virðulegi forseti mig langar aðeins til að fara í stuttu máli yfir það hvaða hugsun liggur að baki þessum spurningum við könnumst öll við það að í fyrra urðu nokkur vandræði ekki mikil en þó samt vegna þess að erlend skólabörn eða börn sem voru af erlendum uppruna gátu ekki fengið kennitölu og þar af leiðandi voru vandkvæði á því að þau gætu hafið skólavist síðastliðið haust þegar skólar voru að hefjast þetta gerðist nokkurs staðar úti á landi við vitum að hingað til lands hafa komið mjög margir

hæstvirtur félagsmálaráðherra þá sjáum við það að stór hluti um það bil tveir þriðju af þeim sem hingað eru komnir eru karlmenn þetta eru karlmenn á besta aldri ef svo má segja þetta eru karlmenn sem eiga væntanlega mjög margir að minnsta kosti fjölskyldur í sínum heimalöndum

ég hygg nú að margir þeirra að minnsta kosti íhugi það eftir að hafa verið hér í einhvern tíma hvort það sé ekki rétt að fjölskyldur þeirra komi hingað eftir þeim eiginkonur og börn þar af leiðandi fór ég að velta þessu fyrir mér og þetta atvik sem varð hér í haust varðandi börnin sem fengu ekki kennitölur vakti mig til umhugsunar um þessi mál síðast þegar ég fór að skoða tölur og gögn yfir þá sem voru komnir hingað fór ég áfram að velta þessu fyrir mér ég tel að það se mjög mikilvægt að íslensk stjórnvöld reyni að kortleggja eins mikið og hægt er að sjálfsögðu er þetta erfitt kannski og á vissan hátt óvissa tengd þessu einnig en ég tel að það sé mjög mikilvægt að íslensk stjórnvöld reyni þá að minnsta kosti að einhverju leyti að gera sér grein fyrir því ekki bara ríkisstjórnin heldur einnig sveitarfélögin því sveitarfélögin hafa grunnskólann á sínu forræði og leikskólana einnig að þau reyni að gera sér grein fyrir því hversu mörg börn mundu hugsanlega til að mynda koma hingað til lands næsta sumar þannig að við getum þá undirbúið okkur gert ráðstafanir því að sjálfsögðu viljum við reyna að tryggja það eftir besta megni eða ég vona það að minnsta kosti að þessi börn fái þá almennilega menntun og aðra þjónustu og við getum tryggt þeim það að það sé vel haldið utan um þau ég held að það hljóti að vera markmið okkar allar virðulegi forseti